Au contraire, je dirais. Ils ont, comme d'habitude, condamné à tour de bras pendant que le monde avait la tête à la fête.

d'une réforme pour un État de droit, le président chinois resserre de plus en plus l'étau autour de ceux qui tentent la critique, jusqu'à reléguer la Chine dans le peloton de queue mondial pour ce qui est du respect des droits fondamentaux et ceci, selon le classement du World Justice Project. Pékin doit libérer ces prisonniers de conscience. La diplomatie européenne doit peser de tout son poids pour que le régime garantisse enfin les droits fondamentaux de ses citoyens, des droits qui sont inscrits dans la constitution chinoise.